við þingmenn erum nú fyrir augliti okkar í alþingishúsinu við austurvöll í reykjavík við störfum hér í ykkar umboði þið fylgist með og leggið dóma á okkar störf en það gera fleiri á laugardag fór fram þingsetningarathöfn húsið var þéttsetið af fólki meðal annars erlendum sendiherrum ég komst ekki hjá því þá að leiða hugann að því að þetta ágæta fólk gestir í okkar landi hefur meðal annars það verkefni með höndum að senda heim minnisblöð og skýrslur um atburði líðandi stundar hjá okkur íslendingum það er sendiherrarnir frá þeim tíðindum sem þeim þykja markverð í lífi þessarar þjóðar við ysta haf og þeir leggja mat og jafnvel dóm á gang mála það skapar orðspor íslands erlendis og þar segir að glöggt sé gests augað hvernig skyldi þetta fólk líta á ástandið hér á íslandi hvernig metur það stöðuna í skýrslum sem fara á milli landa sem diplómatapóstur og eru einungis ætluð augum háttsettra embættismanna stjórnmálamanna og þjóðhöfðingja í heimalöndum sendiherranna gætu sendiherrarnir tekið undir hið skefjalausa sjálfshól sem ráðherrar og aðrir ríkisstjórnarliðar hafa flutt um eigin verk í kvöld gleypa þeir við blekkingunum og áróðrinum þeir hljóta að gera sér grein fyrir því

er að stærstum hluta keyrð áfram á skuldasöfnun og gríðarlegum viðskiptahalla þeir skynja að hin svokallaða útrás íslenskra fyrirtækja er byggð á lánsfé sem enginn veit hvaðan er komið þeir hljóta að sjá að launamunur í þjóðfélaginu er alltaf að aukast að hér lifir nýrík og fámenn yfirstétt fólks á ofurlaunum sem einungis borgar örfáar prósentur af tekjum sínum í skatta á meðan til að mynda fátækar barnafjölskyldur búa við geysihátt húsnæði þegar ellilífeyrisþegar og öryrkjar og lifa við bága afkomu og allir þessir þjóðfélagshópar og reyndar öll hin sem ekki fá aðgang að peningasukkinu eru mergsognir af skattheimtu yfirvalda það væri athyglisvert að sjá hvernig gestir okkar lýsa til að mynda ráðstöfun á búnaðarbankanum og öðrum vandræðagangi ríkisstjórnarinnar með hæstvirtum forsætisráðherra halldór ásgrímsson í fararbroddi hvernig horfir baugsmálafarsinn við þeim hvað með eftirlaunamálið og brotthvarf davíðs oddssonar úr stjórnmálum og skipan hans á sjálfum sér í embætti seðlabankastjóra hvaða tiltrú skyldu þeir hafa á nýjum fjármálaráðherra í ljósi þess að hann sló sjálfur taktinn í fjármálasukki þjóðarinnar nokkrum dögum áður en hann tók við hinu nýja embætti með því að selja aðgang að sparisjóði hafnarfjarðar fyrir fimmtíu milljónir króna góðir landsmenn ég held að þeir hljóti að hlæja dátt að þessari litlu þjóð ráðamennirnir í london kaupmannahöfn ósló og víðar þegar þeir lesa skýrslur sendiherranna fyrir utanaðkomandi hlýtur þetta að líta út eins og vel skrifað spaugstofuhandrit þó mér finnist þetta reyndar ekkert fyndið góðir íslendingar við í frjálslynda flokknum störfum í stjórnmálum vegna þess að við viljum breyta þessu það þarf að vinna bug á spillingunni það þarf að siðbæta íslensk stjórnmál allir utanaðkomandi hljóta að sjá að það er lengi mikið búið að vera að í þessu þjóðfélagi það haustar snemma í ár og fram undan er langur vetur en við vitum að það mun vora aftur að hver dagur sem líður þýðir einum degi færra í lífi þessarar ríkisstjórnar og óðum styttist nú ævi hennar ég vil að lokum fyrir hönd frjálslynda flokksins óska ykkur öllum góðs og gæfuríks vetrar í guðs friði